Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, še posebej pa generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije! Spoštovani, vrhunec migrantske oziroma begunske krize je Slovenija doživela več kot tri leta nazaj, na katerega se je med drugim odzvala tako, da je za prišleke postavila sprejemno-namestitvene centre, med drugim tudi v Pomurju. Urad za oskrbo in integracijo migrantov je v sprejemno nastanitvenem centru migrantom in beguncem v Lendavi, namenjal dvesto šotorov, ki jih je pospravil že novembra, dva tisoč sedemnajst. Zemljišče, na katerem so so stali šotori, je v lasti podjetja Avto Krka. To podjetje je leta dva tisoč petnajst z Ministrstvom za notranje zadeve sklenilo najemno pogodbo, ki pa je bila leta dva tisoč sedemnajst prenesena na Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Kljub temu da so šotori postavljeni na in da v Pomurju vsaj v kratkem ni mogoče pričakovati novega begunskega ali migrantskega vala, se najemna pogodba z omenjenim podjetjem sklepa za vsak mesec posebej in se avtomatično podaljšuje za vsako naslednjo enomesečno obdobje. Država vsak mesec plačuje približno deset tisoč evrov za ohranjanje pokrite hale in dela zemljišča pri pripravljenosti. Avto Krka d. o. o. na drugi strani teh objektov nikoli ni uporabljala in jih tudi sedaj ne. Medtem ko pa si občina Lendava želi investirati v omenjeno zemljišče in omogočiti razvoj občine. Zanima me, čemu država še vedno plačuje za objekte in dela zemljišč, če jih ne potrebuje oziroma ne uporablja.